Monsieur le Président, la déforestation, la dégradation et l'exploitation illégale des forêts peuvent être motivées aussi par des facteurs liés au commerce.

En effet, la Cour européenne de justice a dit, dans le cadre de l'avis qu'elle a émis sur Singapour, que l'Union européenne doit intégrer les objectifs de préservation et d'amélioration de la qualité de l'environnement et de gestion durable des ressources dans le cadre de sa politique commerciale.

Premièrement, se doter d'un cadre réglementaire pour appliquer des obligations de transparence tout au long de l'approvisionnement des produits forestiers à risque deuxièmement, renforcer le chapitre développement durable avec des mécanismes de sanction. Alors, lutter contre le changement climatique avec des mesures volontaires est tout simplement irresponsable. C'est pourquoi j'en appelle au sens de la responsabilité de chacun d'entre nous au sein de ce Parlement, pour ne pas soutenir les votes séparés de certains membres de ce Parlement, qui iraient totalement au suicide par rapport au respect climatique.